Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Problemi obstajajo. To smo zdaj ugotovili praktično vsi. In zakaj Nova Slovenija tolikokrat vlaga isti zakon? Zaradi tega, ker problemi niso rešeni. In, ker v tej vladi sedijo tudi povečinoma stranke prejšnje vlade, ni noben izgovor ali pa celo kritika Nove Slovenije upravičena, ko nam očitate, zakaj mi tolikokrat vlagamo isti zakon. Pa ste že povedali, da pač tega ne boste sprejeli. Zaradi tega, ker želimo, da pa vi kaj naredite. Mi skušamo po svojih močeh, brez vsega aparata, ki ga imajo ministrstva za sabo, iskati rešitve. In takšne rešitve, ki so kolikor toliko enostavne in normalne. In ta dvig splošne davčne olajšave s tri tisoč tristo evrov na sedem tisoč je takšne, takšna poteza, ki je enostavna, in ki je enakopravna do vseh prebivalcev Slovenije. Ne moremo izvzeti samo tiste dnevne migrante in njim dati olajšave. Kaj bojo pa potem rekli tisti, ki živijo, delajo v Sloveniji? A mi pa do tega nismo upravičeni? Zato je potrebno iskati enotno rešitev za vse in ublažiti to razliko med enajst tisoč in tri tisoč tristo? Da ne bodo ti delavci migranti plačevali toliko davka. Samo za to gre. in, te izgovore o sistemskih rešitvah in celostnih rešitvah poslušamo že kar nekaj let. Tudi na področju zakonov, ki smo jih mi pred kratkim predlagali, iste stvari poslušamo, stvari se pa ne premaknejo. Na žalost mi oziroma, nekateri želijo ljudem čim več vzeti, da bodo potem delili po lastni milosti in volji. nedavno sem obiskala neki javni zavod, nisem mogla verjeti, da se take stvari lahko dogajajo. To govorim za tiste, ki poudarjate, kako je vse javno, državno, najpomembnejše in je treba zatreti vso privatno iniciativo in vse tiste, ki želijo delati in ustvarjati. Neki javni zavod dobro dela, samo deset odstotkov prihodkov dobi od države, devetdeset odstotkov ustvarja na trgu. Ampak, ker je javni zavod ne more svoje delavce bolje plačati, ker imamo sistem, ta sistem, javnih plač. Ne more. In pride inšpekcija in mora tudi če želi delavce nagraditi, mora to odvzeti, ker ni upravičen, ker je javni zavod. Čeprav imajo dobiček, čeprav dobro delajo, čeprav devetdeset procentov dohodkov ustvarjajo na trgu. Ja, pa to, saj to človek ne more verjeti. In nekdo, ki proda za milijon evrov stvari v trgovini, mora delati za osemsto evrov pa odgovarjati za stvari. Torej stvari so napačno zastavljene in zaradi tega tudi imamo potem toliko problemov. Pa centri za socialno delo morajo reševati vse vloge, namesto da bi zvišali to davčno olajšavo in bi veliko stvari bilo samo po sebi rešenih. Mesečno bi dobili več in vse to bi se upoštevalo potem pri prihodkih, štipendijah in tako dalje. Ampak mi želimo zakomplicirati, ljudem vzeti, da bomo potem delili, kakor se nam zapaše. Tudi to, zato gre veliko časa in veliko denarja. In nenazadnje se moramo zavedati, koliko ljudi se se letno izseli iz Slovenije. Mislim, da je številka okrog osem tisoč, mi pa že tako imamo letno deset tisoč rojstev premalo, da bi lahko kot narod normalno, živeli, delali, se razvijali, zagotavljali, pokojnine in tako naprej. In kdo se izseljuje? Pretežno mladi ljudje, ki bodo nekje drugje ustvarili družino, otroci bodo nekje drugje hodili v šole, nekje drugje delali in tako naprej. In tukaj so tisti dnevni migranti največji potencialni možni za to, da bodo šli, ostali na drugi strani meje, kjer bodo imeli višje davčne olajšave, kjer bodo lažje prišli, ne vem, do parcele ali otroških dodatkov in tako naprej. Pa saj tega verjetno si ne želimo. In ta ukrep, ki ga mi predlagamo bi lahko te stvari zmanjšal in omilil. In zagotovo ljudje, če imajo več denarja, lahko tudi več trošijo in to dobimo nazaj z dohodnino. Občine, seveda so občine prikrajšane, ker jim že država vsa ta leta ne zagotovi sredstev, ki jim po zakonu pripadajo, dobrih šeststo evrov glavarine, zdaj pa dobijo, mislim, da petsto dvainsedemdeset, velik dosežek predsednika vlade, s s z, ki je podpisal sporazum z občinami, hkrati pa bomo dvignili plače v javnem sektorju, ker bodo vsi ti zavodi in tudi občine morali dajati višje plače, kaj smo pa potem spet naredili. Torej pojavljajo se neke anomalije, ki jih ne znamo ustrezno z ustreznimi ukrepi reševati. In, Jaz upam, da vendarle razumemo, kje je problem, na katerega mi opozarjamo in ga želimo z našim predlogom zakona rešiti. Če bo zdaj spet izgovor: "Mi bomo to pripravili boljše, sistemsko in tako naprej," samo povejte, kdaj. Kdaj? Za to potrebujete koliko mesec, dva, tri, pol leta, eno leto, štiri leta, da bomo v naslednjem mandatu poslušali iste stvar. Povejte, kdaj.